se spomnim, da sva iskala, neko možnost za dopust, no. Mislim, da je bil julij. Je bil julij ali je bil avgust? Aha, tako je bilo, ja. Zdaj pa kako se jaz, če se prav spomnim, ne, sva prvo ful dolgo iskala pravo neko turistično agencijo, ne? Kam sva vse šla? Sonček, Palma, Palma, pri Palmi sva tudi bila, ne? Zakaj sva se že odločila? Kaj je že bilo, mislim, saj sva samo nisva se takoj za Mercator odločila, ne? Sva še pred tem bila pri Relaxu. Samo pol pri Relaxu ni bilo, cenovno ni bilo tako, ne, ali kako je že bilo? Točno, ja, ja na malo bolj prijazen znesek, ja. Pol pa sva se nekako odločila za Mercator, pol pa nisva točno vedela, a naj, ker se ni izšlo, zaradi letala, ne. Ali kako je že bilo? Od srede do četrtka ali nekaj takega, ne? Pa sva pol vseeno nekako dopust spravila skozi, ne. Ne. Ja, pa smo pol se odločili za Egipt. pa sva z Vem Tours, s tem Vem Holidays, no, pardon, ne Vem Tours. sva potem šla smo šli v Egipt, ne zdaj šli smo midva oba, pa tudi oba otroka, ne, smo šli, ne. Vsi štirje smo šli v bistvu, ne. Pa je bilo drugače, tako da pač, leteli pa smo od kod? Točno ja, leteli smo iz Ljubljane. Še parkirišča nisva tam našla, ne, je bilo ful gužva, a ne, se spomnim. Pol sva te nekako parkirišče našla. pol pa smo se spravili ven za boarding, pa smo stvari dali tam. Korone še ni bilo takrat, to je bilo eno leto pred korono. Pred to situacijo, ne, zdaj to epidemijo. pol pa sva našla pardon, kje sem ostal, parkirišče sva našla, ja. pol smo se odpravili noter. naredili checkin, mislim, kako dolgo smo čakali? Na checkin, eno uro ali dve uri ali več? Ja. Pol pa smo. Ja, gužva so bile, ne, ful. Pa ti, vse moraš tisto za tisto vizo pa tisto podpisovati, ne. Se fejst zalomi, ne, pa pol tam ne znajo prebrati vsega. Ja. pa obraze ta face recognition, ne, ta, ti te obraze ta obraz ti slikajo, mislim, tvoj obraz ti slikajo, ne. Tako da v bistvu je bilo kar, no, naporno, no, ampak potem enkrat, ko smo pač prišli, pol se tudi spomnim, daje ta mali bil tako fejst utrujen že, se je tako drl. Pa nas je oni prišel okrog po nas pa nas je spustil naprej, ne, nismo rabili tam. Ja, nismo rabili v gužvi stati, ne. Potem pa, ko smo prišli tja, to pa je tako prvo, kaj te trofi, je ta vročina, ko stopiš ven z letališča, iz klime, ne. Prvič v bistvu, da smo bili sploh v Afriki, oziroma da smo bili na nekem drugem kontinentu, ne, skupaj kot družina. pol pa smo tako kaj, pol pa tam smo se zbrali, pol smo še mogli seveda vse ostale čakati, ne, ker je, ostali so pa mogli ... Ja, in pol preden se napolni avtobus, je bilo kar časa minilo, ne. Pol pa se je avtobus napolnil, ne, pol pa smo ... Ja, tako da je bilo kar vroče, zadušljivo, no, pol pa se je ta avtobus napolnil, ne, pol pa so nas počasi, ker pa to je bilo tako, da avtobusi niso samo v naš hotel vozili, ne. Ja, tako da ... Pa še mislim, da je naš zadnji bil, ne? Še celo tam krog z avtobusa. Tako da v bistvu ... ja. Z letalom smo menda štiri ure leteli, ne. pa potem še z avtobusom, ne vem, koliko, dve, tri ure. Vse skupaj, tako da cela pot pol trajala sigurno sedem ur, ne, je bilo fejst naporno, vseeno z malimi otroci ni tako enostavno. Ampak je nekako šlo, ne, pol pa se spomnim, da smo prišli do hotela, ne. Pol pa je tako bilo super, ne. Pol pa smo tam lahko, pol pa so nas checkinali, tam so bili pa ta Egipčani ful vsi prijazni, ne, ko smo prišli, ne. Sobo so nam pokazali. Ja. Pol pa naslednji šok, ne. Pol pa sva prišla, pol pa te tam smo šli jest pa to pol pa v sobo, ne. Pa ni hladilnik delal, ne? Ali kaj je bilo? Klima je delala, hladilnik ni delal, ne? Dva dni sva klicarila za novo klimo, te so prinesli novo klimo, ne za novi hladilnik. Sva prinesla, so prinesli novi hladilnik pa ta spet ni delal, ne, tako da so v bistvu zamenjali, ne nedelujočega za nedelujočega. Tako da pol, ampak pol so te, pol sva te pozabila na ta hladilnik, ne. Je pa soba bila v redu, ne. Ja, tako da, hvala bogu, noben ni zbolel. hvala bogu tudi pač je bil kar v redu hotel, sicer teh njihovih egipčanskih oziroma afriških pet zvezdic, ne. Načeloma je to v Evropi, ne, ful manj v resnici, ne, dve, tri zvezdice, ampak je bila tudi tale voda za led pa za vse te stvari je bila v bistvu flaširana, ne, ni bila voda iz pipe. Tako da ni bilo nobenih težav z nekimi, ne vem, trebušnimi ne vem nekimi izzivi s s prebavili, no, tako da. Kar se tega tiče, smo vsi, v redu skozi prišli, no, ampak mogoče zdaj malo, da ne prehitevamo, no, se vrneva nazaj. zdaj torej, ja, tako smo prišli tam, no, prvo, kaj te sezuje, je ta vročina, no. Drugo, kaj te sezuje, je to pač, da je čisto neko drugo okolje, drugi ljudje, drugačen način življenja, drugačni prostori, drugačno, pač vse je v resnici drugače, ne. Tako da jaz tudi v bistvu vsakemu priporočam, da si mogoče, če mu le gre skozi, ne, pa če mu finančno znese, da mogoče kdaj gre na neki tako obisk neke druge kulture, neke druge pač, bi rekel, ne bom rekel civilizacije, ampak neke druge, drugega načina življenja, drug neki lifestyle, ne. Ja. Ja, tako da v bistvu, ja, no, ampak dobro, mogoče zdaj, da začnemo, dobro ta checkin smo naredili, potem s temi hladilniki so bili malo izzivi, ampak dobro smo pol nekako pustili to stati, pol pa pač prvi dan obiska teh bazenčkov, no, teh v znotraj, kompleksa, ne, ker to smo pač bili v malo večjem kompleksu, ne. Deluje sicer malo tako spooky, ne, take velike ograje so, tako kot da si v neko vojno območje prišel, no, načeloma niti nekaj ne zapuščaš teh, tega resorta, no, ali pa tega kompleksa, tako da, ja, no. smo prišli pol na bazene pa je bilo res, moram reči čisto, urejeno, voda je bila kul, ležalnikov je bilo itak dovolj, pijačo, vse hrano, itd., to so ti vse nosili, k, no, ležalnikom, ja. Kar nevarno izgledalo, ja. Je kar nevarno izgledalo, ampak ja, no. tako da ja, no. Pol pa tisto prvo noč to to je tako že bilo, prvi dan je šel mimo hitro, no. Sonce se ful pozno, ful pozno je tema v resnici, ne, zelo dolgo je svetlo, ne. Posledično tudi zjutraj, pač je bolj pozno svetlo, ne, okoli devetih se začne daniti, no, vsaj v tem obdobju, no, ko smo mi bili tam, no. Tako da pol smo se skopali tisti prvi ... Prvi dan smo se skopali, bilo je tako, da pač morje ni bilo dostopno, ni plaže bilo, ne, zato ker je to v bistvu na nekem koralnem grebenu, Ja, kar v bistvu nam ni bilo slabo, v resnici nam je ustrezalo, v resnici je bila sladka voda noter, tako da je bilo the best, no. Voda je bila super temperatura, ne, tudi njihov sladoled, recimo, je meni bil ful dober, ne. hrana je sicer, je tako no pač to kaj smo mi potem spoznali, pa to, kaj smo jedli, tisto smo jedli, ne, zdaj določene stvari v resnici ti so nepoznane, ne bom rekel, da niso dobre, ampak pač potem v tvojemu telesu tvojemu želodcu pa pač niso poznane, ne, tako da vse pač ne poješ oziroma probaš, pa pač mogoče prihodnjič, če ti kaj ni dobro, si pač tega več ne vzameš, ne. Je pa bilo raznoliko, bi rekel, tudi sveže, ne, sploh sadje, zelenjava je bilo the best, ne. Ja, ja. Malo si se pač mogel navaditi, ne, zato ker ta kompleks je bil sestavljen iz nekih različnih restavracij na nekih različnih točkah. potem pa si mogel se malo navaditi ur, ne, v bistvu, v resnici kar v restavraciji, a, če ji lahko tako rečem, zdaj točnih imen ne vem, saj so bile nekako poimenovane. recimo restavracija Aladin, na pamet govorim, je imela mogoče odprto od ene do treh, potem restavracija je imela odprto od takrat do takrat, tako da malo malo rabiš, kakšen dan, dva, da se vpelješ, da spoznaš, ne, pol pa zadeva steče, ne. Pol pa že veš, kje kaj dobiš, tudi kje sladoled dobiš. Ker v resnici ni bilo, tako da, si povsod dobil sladoled, ampak je bila ena točka, tam so ga imeli in to je bilo to, ne. na bazenih ne, tako da. Ja, kava nam ni kava nam ni preveč poznana oziroma je, kava nam ni preveč poznana oziroma je v resnici čisto drugi neki okus ima, ampak se je tudi navadiš, no, vsaj da nekaj spiješ, no, vseeno smo navajeni od doma, da kavo kako šluknemo pa tako, no. Tako da v bistvu je bilo tudi tako, da sta mala dva prvič videla a ne prvič jahala kamelo tudi, ne, kar je bil tudi neki tak dogodek za nas ali pa za njiju dva mogoče. ker je bilo malo drugače, pa kar sta lahko šla jahat, no, tole kamelo, no. Tako da je bilo super, no, pač zdaj, kaj se tiče okoliša, potem ko smo šli na te, ko smo hodili na te saj se bomo pol vrnili na to nazaj, ampak ko smo hodili na te enodnevne izlete v to, ko se zunaj v zunaj teh kompleksov voziš, je eno veliko smetišče, no, res mislim, toliko smeti jaz še v svojem življenju, po cestah na kupih, pač nikjer nisem videl, no. dejansko deluje, kot da je pač, vse je eno veliko smetišče. Ja, tako ja. Ja. tako da bi nas lahko malo skrbelo, no, v resnici sicer po mojem ti Egipčani pa na splošno tam te turistične točke to malo skrivajo, ampak jaz mislim ... Ja. Res je umazano, no, ampak, ja ne moreš nič, no, taka je situacija, saj to je pač nekje tudi razumljivo, ne, saj toliko smeti res ne morejo odvažati ali pa kuriti, tako da ja, ne vem, pa kaj z njimi delajo, no. pa kaj je bilo tudi zabavno, ne, se spomniš, kako je že bilo, ko smo s taksijem šli na tržnico, ne? Je zamahnil samo z eno roko, ne: je rekel, ne, "žena naj prime otroka pa gas, ne." Pač čike, cigaret je kadil, ne, tudi, ko je prišel, ne, sicer je pol cigaret vrgel pri oknu ven, noter ga ni kadil, ko smo se mi vozili, pa nas je pol zapeljal, no, pa kar mi je bilo tudi zanimivo, v resnici sploh ni semaforjev, ne, vsaj tam, ko smo mi bili. Ne, trobijo vsi. taka neobičajna vožnja za nas, mi se tu držimo nekih pravil pa nekih cestnoprometnih predpisov, tam pa mislim, da je bolj pač neko medsebojno, ja. Med med sabo se nekako komunicirajo s to trobo pa si kažejo pa z rokami mahajo pa onega spustijo pa oni ven pa tisti naprej pa tisti drugi počaka, tako da imajo neke svoje interne neke, smerokaze, ja, tako da bolj z rokami pa s tem, no, te stvari urejajo pa s trobljo. Od, avtomobila, no. Pa je v resnici tale Egipt, meni všeč, no, teh piramid pa tega nisva šla nismo šli gledat, ker je pač daleč Kairo, v bistvu je cela ... Ja, celodnevna v bistvu. Ja, preveč naporno je bilo, no, smo bolj, bolj smo šli taki penzionistični dopust, no. Ja, pa soba je bila velika, ne, takrat, ko je bilo najbolj vroče, ne, mislim tam okoli enajstih, dvanajstih pa tam do ene dveh, treh, smo bili v sobi, smo malo počivali v prvega kroga kopanja. lepo pripravijo, se trudijo. V resnici se tudi morajo, ne, ker od tega lahko dosti več zaslužijo, ko pač tam, ne, tam verjetno neko malenkost zaslužijo. pol pa še ko ... Ja, pa pol recimo, vem, da preden zaključijo, ker , da je to en tam razlagal, ne vem, kako mu je bilo že ime, da jih dajejo skozi te metal detectors, skozi te pač, saj ne vem, kako se slovensko niti reče, detektorje kovin, ja. Ja, ker, ker papir ne ruži, ne, ko gre tam skozi, ne. Kovanci pa ružijo in ta papir si lahko pol nekam skrije pa mu ga ne vzamejo, ker načeloma bi oni morali te napitnine vračati oziroma, ne vem, kam davati, verjetno tem lastnikom, tako da ja, pa tudi, kar je zanimivo, je rekel, da oni ne morejo kar tako Egipta zapuščati, turistično, tako ko mi, recimo, ne, vsaj ti nekaj normalni ljudje ne smejo niti z države ven, ne. Ja, ker so res razmere verjetno za živeti tam ni, ne, za dopust je luštno iti dva tedna pogledat ali pa teden, no, pač kakorkoli za zdaj, da bi pa tam bil skozi, pa verjetno ne, no. Najslabša izkušnja vsaj zame, no, ne vem, zate, saj boš pol povedala, no, ampak zame najslabša izkušnja je bila tržnica, obisk te tržnice, no, kar tam pa je res bilo naporno, Miru ti ne dajo za za roke te prijemajo tam te hočejo potegniti v trgovino. Ja, je bilo kar naporno, tako da v bistvu pol, ko smo bili, kaj smo Slavkotu, ne tvojemu očetu sva od Liverpoola, ne Mosalah, ne. Ja, to je ta Egipčan najbolj znani nogometaš, pač egipčanskega porekla pač, Egipčan je, no. pa zdaj igra za angleški klub tale Liverpool, no, pa smo tvojemu očetu takrat, ko šla kupit, to smo šli z namenom tja v bistvu, no, da smo pol ta dres našli, ampak je pa bilo res naporno, no. res so posiljivi, no, če lahko rečem, oziroma so kar tako že malo, ne bom rekel arogantni, ampak malo tečni, no, pod narekovaji. Ja. Hotela, ja. Ja, tako da ja, saj vse, saj v bistvu veš, kam greš, načeloma saj si prebereš, ne, saj tudi vedno je zmeraj je fajn, ne, tudi , preden kam greš, v bi rekel, drugo kulturo. Tako, ja, da ne narediš kaj takega, kar ni, ne, ker midva ... Midva sva tudi prebrala, da zunaj nimajo oni radi, da se poljubljaš, ne vem, za roke držiš, te stvari pač pri njih niso običajne, za nas so, ne, pač nič posebnega, ni. Nisva tako delala oziroma tako za sebe malo, ja. tako da to je pač treba biti pozoren, jaz sem tudi mnenja, da kamorkoli greš, si je fajn prebrati, ne, tudi že zaradi tega, ker si lahko za kaj kaznovan, ne samo zato, da bi te kdo jezno gledal, ne, da ne bi imeli tudi kake težave s to njihovo policijo. Ja, ali pa karkoli, tako da to je zmeraj fajn, ne, to je tako tudi, to je dober tip, ne. če mogoče tega ne počne, da pač preden obišče neki drug svet, če lahko mu rečem drug svet pod narekovaji, da si pogleda, pa prebere malo neke pač, dos and don'ts, ne, pač kaj početi pa kaj ne početi v tam, kamor, tja kamor potuješ, no, tako da. Drugače je bila pa ena luštna izkušnja, no, jaz mislim, ne bom pozabil tega. Ja. Ne, ne. Ja, tudi celo tako je bilo tako vroče, nam je zmanjkalo ... S kremo smo se mazali ko z jogurtom. S kremo smo se mazali kot z jogurtom, ne, tako da ful hitro smo jo porabili to našo. pol pa sva tam pri njih kupila eno, pa sva videla sto faktor, sicer piše gor sto faktor, vprašanje, kaj je noter, ne, ampak ja pač na etiketi je pisalo sto faktor, tako da sva pač tisto potem vzela. Pa sva jo pol do konca, dopusta tudi uporabljali še, mislim, da zdaj jo moramo imeti nekje doma, ker smo jo domov prinesli, no. Tako da Egipt je res eno tako taka posebna destinacija, no, je pa res ... Ja, pa tudi krožniki, pa da bi bilo ne vem, karkoli narobe s tem, no, da bi bil zdaj, da bi me bilo strah jesti, no, tako da, kaj se tega tiče, nisem imel nobenih zadržkov, no, tako, res je bilo čisto okej, no. Pač, je pa res, da pa pač moraš, moraš sprejeti, kam greš, ne. Zdaj nekateri pol tudi tam, ko sva se pogovarjala z ne vem, z določenimi družinami, so samo nekaj pač slabo govorili okrog, to ni v redu, ono ni v redu, ampak dejansko ti moraš svoja pričakovanja prilagoditi temu, kam greš, ne, nisi zdaj to šel v neki Hollywood, nisi to zdaj šel, ne vem. Tako, ja. Ni to Monakos, ne, ni to Monako, ne, pet zvezdic, ampak je pač afriških pet zvezdic, ne, tako da. Tega se moreš zavedati, no, to, kaj plačaš, načeloma dobiš, jaz pa moram reči za ta denar, ko sva midva plačala ... Ja. Kar bi jaz, če bi ponovil, sicer nisem, nisem tako, da bi rekel, da ne bi več šel tja, v Egipt pravim, ne, ampak mislim, jaz sem pač človek, ko grem rad vsako leto drugam, ne grem rad dvakrat na isto mesto, no. ne pa to pomeni, da ne bi šel več tja, ne, če bi pa šel, bi šel pa za več kot šest nočitev, no, ker to je res se mi zdi preveč. Ja. V bistvu si dejansko, če odbijaš vse te transfere, vse to čakanje, vse te prevoze bla, bla, bla, pač vse, kaj spada tukaj zraven, imaš pet celih dni, ne. Tako da dejansko pet dni imaš, lahko vzameš, ne, spredaj ti en dan zmanjka pa zadaj ti en dan zmanjka, ne, pač, arrival pa departure, ne, prihod pa odhod, ne tako da to vse skupaj poje sigurno en dan. Tako da v resnici, ja, v resnici si pet dni v celoti na morju, no. Ja, tako da v osnovi je bil res lep dopust, dober dopust, no, ampak mogoče bi se res odločil v prihodnje za kaj drugega, no, tako da kako pa je tebi bilo v resnici, mislim? A ker smo all inclusive, to je bila, ne. Ne pa pretirano nepekoče. To pa je res. Ta odnos pa imajo, sicer, ne vem, kako je pol drugje, to pač v hotelu morajo biti načeloma, ne. Ker ti plačaš to storitev, pa lahko imajo verjetno velike težave, če se kdo pritoži, ne, ampak tam res ni bilo slabe izkušnje, ne, pa cigareti so bili so ful poceni, ne, kadijo vsi čike tako kadijo, cigarete tako kadijo, da je, no, mislim res cigaret za cigaretom. tako, drugače je pa bilo res ena taka zanimiva izkušnja, no. Tudi jaz ne bi živel. Pa recimo, kar je meni bilo tudi zanimivo, ne, tako predstavljal, da mogoče, ne vem, te stvari, ko so za čistiti, ne, ne vem, ko čistijo hodniku, ko čistijo sobo, da bo kaka ženska, ne, ženske ne delajo tam, ne, vsaj v teh turističnih, Ja. Pa še ona v spremstvu moškega nikoli sama ženska, ne. To pomeni, da kar se tega tiče, nekih stvari, pač spolnih, ja, to je pri njih res markantno, so bolj tako bi rekel starokopitni, ne, so bolj glede teh stvari, ne, tako je pač. Ja, in žena je doma, verjetno čuva otroke, ne, pač ti te manjše, ko še ne morejo zraven hoditi, ja. Ni pa za navzven, ne, pa za neko prodajo pa za neko delo očitno ženske tam. Tako da je res, mislim, je vseeno neki drug svet, no, ampak drugače v osnovi pa je res bilo v redu, no. Tako da ja, pol pa teh šest dni počasi mine oziroma hitro mine, ne, saj vsi vemo, kako je na dopustu, ne. hitro. Ja, ja. Tako da potem pa smo se začeli počasi pač pripravljati na odhod domov, spakiral. Ja, sploh za tebe, ne. Ja, ja. Kar, tebi hitro pade to, ne, ker pol v službo nazaj pa to ne, pa te to stresira, ne. Tako da ja, no, tako v mi smo v bistvu tako prišli, da smo pol so nas nekako na četrtek prišli domov. saj sva še pol imela v bistvu cel vikend, preden sva začela delati, no. Tako da, ja, pol pa je bila tam drama še na letališču, ne, Zdavamo kovčke gor, naenkrat jim tam tale stroj ali tale, saj ne vem, kako se temu reče, ta trak jim je zatajil, bilo problem tehtnica. A celo tehtnica, ja, nekaj ni delalo, tako da pol niti niso vagali, teh kovčkov pa tega, ne, ampak so enostavno samo zmetali pa so rekli: "Check in, check in, check out, check in," pa smo naredili ta ponovni check in, ne, na letališču pa pol pa spet vsi ti krogi nazaj vse te vrste, pol pa smo nekako priguncali se do letala, pol pa smo, počakali letalo, no, pa se počasi odpravili, vkrcali, no, boarding naredili, letalo je bilo kar v redu, no, sicer moram moram reči, da je pol poti tja bilo boljše, ne, ker je bil ta airbus, je bilo malo več prostora, ne, tega nožnega predvsem, no. za nazaj, nazaj pa je bilo tako manjše letalo, pa je bilo res tako je bilo, malo me je bilo sicer strah. ja malo me je bilo kar strah, no, ker ni bil, ni izgledalo ravno nek top class. Ne, veliko je. Tudi recimo zdaj, ko sva se pač tako malo, ko se včasih pogovarjaš o teh dopustih pa zdaj pač mogoče mimo te korone tudi ne morem, no, ker je pač tako pregnantna pa na toliko enih stvari, je vplivala. ko sva se pogovarjala, ne, kako more biti zdaj njim tam doli, ki živijo od turizma, ne, ko se zdaj to vse ustavilo, kakšne velike kapacitete so to, prostori, to je bilo zdaj vse prazno, ne, to je, to je, ja. To je moglo biti res. Niti ne morejo se odločati, ne, zato ker je pač ful enih težav pa ene izzivov, ne, tako da koliko to ene stvari stoji, koliko to služb stoji, koliko to enega, mogoče tam res se še bolj pozna kot tu pri nas, ne, v Mariboru no pač mi tu zdaj nekega ful močnega turizma nimamo oziroma ni nam nekaj prva, neka prva stvar, kar se tiče nekega pač dobička ali pa nekega pač država, ko nekega BDP-ja, ne, v resnici, tako da nam turizem ni toliko, nam turizem ni toliko pomemben ali pa ni toliko močen, kot je mogoče tam, ne, tam je pač večina nekega, bi rekel, budžeta pride iz tega turizma, ne, pa oni imajo kapacitete pa to na to vse nastavljene, to so hoteli za po tavžent ljudi, ne. Niso to hoteli, tako kot tu pri nas, za dvajset ljudi, pa če je pač prazna, je prazna, ne, tako da ja, no, je moglo biti kar, no, tako da, če povzameva, ne, jaz mislim, da nama je bilo super. Jaz mislim, da smo se imeli fajn, ne, tudi mala dva ne? Ja, tako da je res bilo zanimivo, no.